Herr Präsident! Herr Langen, ist Ihnen bekannt, dass der Kompromiss, so wie er jetzt steht, zu meinem Leidwesen für den allergrößten Teil der Provisionsberatung überhaupt keine großen Veränderungen mit sich bringt? Die Transparenzanforderungen in dem Bereich sind im Wesentlichen die gleichen wie in MiFID I, und es geht nur um die unabhängige Finanzberatung, die es in Deutschland fast überhaupt nicht gibt. Nur dort wird ein Provisionsverbot eingefordert. In allen anderen Bereichen soll die provisionsgetriebene Beratung so weitergehen, die in großem Maße zu Fehlinvestitionen geführt hat.